Sistemul european de azil se confruntă la ora actuală cu o lipsă de coerență a instrumentelor juridice în materie de protecție internațională. Deosebirile importante între procesele decizionale din cele 27 de state membre în ceea ce privește cererile de azil fac ca rata de recunoaștere a candidaților la statutul de refugiat să varieze de la 0 până la aproximativ 90. În plus, criteriile prevăzute de sistemul Dublin împovărează în mod disproporționat statele membre care reprezintă granița externă a Uniunii Europene, deoarece acestea sunt responsabile de tratamentul cererilor de azil în calitate de primă țară de intrare. Fenomene precum mișcările secundare dintr un stat membru în altul și cererile multiple continuă să existe. Una dintre nevoile cele mai stringente în politica europeană pentru azil este schimbul de analize, de experiențe și de informații între statele membre. Soluții practice trebuie, de asemenea, găsite pentru dezvoltarea cooperării dintre administrațiile responsabile cu examinarea cererilor de azil. Comunicarea între statele membre în ceea ce privește tratamentul diferit acordat solicitanților de protecție internațională în funcție de țara lor de origine rămâne, însă, problema cel mai greu de rezolvat. Sper că Regulamentul privind crearea unui birou european de sprijin pentru azil, propus de Comisie în urmă cu trei săptămâni, va permite rezolvarea parțială a problemelor actuale. Îndemn de pe acum viitorii responsabili ai acestui birou european să nu ignore cooperarea cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe, cu rețeaua europeană de migrație, precum și cu organismele competente din statele membre și statele terțe care desfășoară activități în domeniul migrației și azilului. Pe lângă evitarea dublării eforturilor, această cooperare va facilita coordonarea statelor membre și utilizarea expertizei acestora în materie de azil.